Monsieur le Président, chers collègues, d'autres l'ont dit avant moi, nous partions d'un écart de 4,2 milliards d'euros entre la position du Parlement et celle des États membres qui, je le rappelle encore, souhaitaient réduire la proposition de budget de la Commission

Nous renforçons le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 en faisant de l'urgence climatique une perspective économique. Nous verdissons les budgets consacrés à la croissance, à la compétitivité, mais aussi aux infrastructures de transport et d'énergie.

Enfin, nous soutenons le numérique et Erasmus. Pour rester compétitive vis à vis des États Unis et de la Chine, l'Europe doit se doter d'un budget à la fois ambitieux et responsable. En nous fondant sur le mandat reçu du Parlement européen, nous avons défendu nos positions avec la volonté d'établir un budget reflétant les attentes de nos citoyens et nous avons obtenu 850 millions supplémentaires pour concrétiser nos priorités, dont plus de 500 millions rien que pour le climat.

J'espère tout simplement que c'est de bonne augure pour les prochains exercices budgétaires.